Anže Logar, izvolite. Ja, hvala lepa, veste, noben od nas poslancev nima kamna namesto srca, ali kako že rečejo v tisti pravljici, in vsi smo na terenu in vsi poslušamo te zgodbe in vsi jih tudi slišimo, v SMC smo v prejšnjem mandatu večkrat naslovili svoje pobude, na pristojno ministrstvo seveda s, s prošnjami da je treba te stvari urediti, da se je treba lotiti pokojnin, da se je treba lotiti predvsem invalidskih pokojnin, zakaj so se dvajset in več let odmerni odstotki ves čas nižali, kako ste lahko v preteklosti na to pristajali, se tudi jaz sprašujem, resno se sprašujem, in bi si želela dan temu ne bi bilo tako, ampak tako je, in, težko me boste tudi prepričali da je, neki predlog, ki zadevo ureja v dveh členih, v katerem so si pojmi pomešani, da v resnici sploh ne razumem tega, kar ste v drugem členu zapisali, bom potem kasneje povedala zakaj, da je to neki resen predlog z nekimi resnimi nameni, zaradi tega ker, smo zdaj na parih sejah imeli že kar nekaj takih predlogov, kjer, kjer ste na ves glas govorili, kako se zavzemate, kako urejate, v resnici je pa tukaj na papirju napisan en ali pa dva člena, ki sta dejansko čisto nekaj drugega kot pa tisto, kar, kar v resnici govorite, ne, in, ni mi to všeč, res mi ni všeč, zaradi tega, ker, se dela eno, pa se govori drugo, pa se v kamero govori neke stvari, ki dejansko s čisto čisto z realnostjo nimajo, neke zveze, jaz sem že v predstavitvi stališča povedala, kaj se je zgodilo v prejšnjem mandatu, kako ste uspešno blokirali en vladni zakon, ki je bil dober zakon, ki ga imamo zdaj po enem letu šele spet na mizi zaradi vseh procedur in postopkov, ki jih seveda, verjamem, zelo dobro poznate in, s pridom izkoriščate in žal mi, da tudi tokrat se bo očitno tako zgodilo, ker vlada je pripravila, po mojem mnenju dobre predloge, ki jih seveda pričakujem, da jih bo v nadaljevanju, še potrebno nadgraditi in se bodo nadgradili, ampak predloge, ki dejansko naslavljajo to problematiko, in jo naslavljajo bolj celovito, o čemer smo se že pogovarjali, in dejansko bo potem ta predlog seveda blokiran, če bi, če bi ta zadeva ostala v postopku in se, zdaj v prvem branju, potrdila, državni sekretar je prej že zelo, zelo izčrpno povedal, kakšen je ta vladni predlog, govoril je o številkah, pa, pa bi jaz vseeno, no, malo šla skozi to, zaradi tega ker, se mi zdi, da je treba povedati, kako, kako vlada vidi, naslavljanje te problematike, in sicer vlada predvideva zvišanje odmernega odstotka za pokojnine za vse pokojnine torej tudi invalidske, tudi vdovske, tudi družinske, in tako naprej, odmerni odstotek, ki se predlaga, je triinšestdeset odstotkov, za ženske še ena cela petindvajset odstotka za vsakega otroka, se pravi, še dodatno k tem triinšestdesetim odstotkom vlada predvideva tudi zvišanje najnižje pokojnine za petnajst let, kot sem rekla, zvišanje najnižje osnove vdovsko in družinsko pokojnino, kar tudi, kar je tudi problematično v tem trenutku, ker so te pokojnine tako zelo nizke, torej določitev višjega odmernega odstotka za invalidske pokojnine v primeru, ko je invalidnost posledica poškodbe pri delu, na triinšestdeset odstotkov, zvišanje invalidske pokojnine v primeru poškodbe izven dela ali poklicne bolezni pred dopolnitvijo petinšestdeset let na enainštirideset odstotkov in višjo odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, kjer bi se ta odmerjal od osnove v višini triinšestdeset odstotkov, to seveda pomeni potem neke skupne procente dviga teh pokojnin in nadomestil, kot je rekel državni sekretar različno za vsako kategorijo, ampak med pet in petnajst odstotki glede na, sedanje, glede na sedanje stanje, tisto, kar bi jaz opozorila in kar je zdaj zelo zelo posplošeno v vseh predhodnih razpravah, da se kar pogovarjamo o invalidskih pokojninah in ne ločimo invalidske pokojnine od nadomestila, ker je namreč tudi v tem drugem členu tega predloga tako zapisano, zavarovancu, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine, torej je upokojen, piše pa naprej in ima preostalo delovno zmožnost in je prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, to so neke stvari, ki strižejo, ki ne grejo skupaj z dejanskim stanjem, ne, ker če je pridobil pokojnino, je upokojen, dobro, so tisti, invalidi, ki so, pod drugo ali tretjo kategorijo, ki so lahko delno upokojeni in imajo neko preostalo delovno zmožnost, potem pa tu govorite tudi o tistih, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve, zdaj, kolegica je pred nastopom mandata delala na zavodu za zaposlovanje in mi je temeljito obrazložila, kakšna je razlika med obema evidencama, se pravi, iskalci zaposlitve in brezposelnimi osebami, in se bojim, da ste tu dejansko navedli, napačno, o napačno evidenco, pa vam bo verjetno ona potem v nadaljevanju povedala, zakaj, ampak, hočem povedati tudi to, seveda so invalidi prve kategorije, ki nimajo popolnoma nobene delovne sposobnosti več in delovne zmožnosti in zagotovo je treba te nasloviti v tej meri, da ne bodo padli pod prag tveganja revščine, zagotovo, jaz tudi razumem in sočustvujem z vsemi, ki pravijo, da imajo težavo s tem, da uveljavljajo neko razliko iz sociale, razumem, ampak sociala je to ravno za to, da se jo uporabi takrat, ko je neki posameznik socialno ogrožen, ravno zato, in, prav bi bilo in pripada posamezni osebi tudi ta razlika do višine denarne socialne pomoči ali pa do varstvenega dodatka, ki je še malo višji, da jo seveda uveljavlja, tak je sistem, ne in, nobena sramota ni tega izkoristiti, razumem pa, zakaj ljudje tako čutijo in, zakaj imajo s tem težavo, kar se pa tiče, se pravi invalidov, ki prejemajo pa invalidsko nadomestilo, se pravi, da so v neki meri še dela zmožni, imajo sicer določene omejitve, te so pri vsakem invalidu drugačne, sem seveda pridobila neke podatke, zato ker me je zanimalo, koliko je teh in koliko je tistih, ki pa kljub tem vsem omejitvam, ki jih imajo, so še uspešno našli, neko zaposlitev in sem, se razveselila v bistvu dejstva in teh številk, da se da, ti, da te številke ves čas naraščajo, kar je zagotovo dobro, je pa treba seveda tukaj na tem področju vlagati maksimalen napor, da se bo to stanje še izboljšalo, predvsem je treba po moje na strani delodajalcev obuditi eno zavedanje, eno eno odgovornost do teh ljudi, da jim lahko takšna oseba tudi v kolektivu izjemno koristi in da, se na dolgi rok seveda izplača takšno osebo tudi zaposliti, iti nasproti, ji prilagoditi delovno mesto, mislim, da je teh znanj in tega zavedanja mogoče med delodajalci še vedno premalo, kaj vse se, se da s tako, za tako osebo še potem na delovnem mestu narediti, da se ji gre nasproti, pa če preberem mogoče samo, za zadnja leta, kjer je recimo v posameznem letu približno, bom zdaj, da ne bom vseh številk približno dva tisoč, ljudi, teh invalidov dobilo, z raznoraznimi omejitvami dobilo, zaposlitev in se je, odjavilo iz zavoda za zaposlovanje, samo v letošnjem letu prvih dveh mesecih je bilo takih tristo šest in sedemdeset, torej tisto, kar je, kar je nekako povzetek, vsega in verjamem, da, da smo nekako vsi istega mnenja, pokojnine so zagotovo prenizke, zagotovo odmerni odstotek je zagotovo prenizek za vse, ne samo za invalide in, neki koraki so bili v preteklem mandatu narejeni, ko se je, pokojnine, na spodnji meji seveda, omejilo, ta je v tem trenutku je pokojnina za polno starost in polno delovno dobo petsto trideset, se mi zdi nekje tam, invalidi so še posebna kategorija, na katero jaz mislim, da je potrebno paziti in, je potrebno zelo natančno pogledati, kako se lotiti tega problema, da ne ustvarjamo novih krivic, kar vsakič, ko se pogovarjam s kom, vsakič, ko preberem neko sporočilo, me vsi opozarjajo: "Veste, takrat pa takrat se je to pa to popravilo, ampak se je s tem ustvarilo toliko in toliko novih, krivic." Jaz se seveda zavedam, da sistem ne tukaj pa ne na katerem koli drugem področju nikoli ne bo pravičen za vse, nikoli ne bo, vse tako, kot bi si posameznik, želel, zagotovo je pa to področje, ki ga je treba nasloviti. Jaz resnično upam, da bomo prišli do točke, ko bo vladni predlog, ki je zagotovo boljši kot to, kar imamo danes na mizi, prišel do glasovanja, da ga bomo lahko potrdili, številke, ki jih je državni sekretar povedal, ki so v tem predlogu in ki so tudi, ki bodo tudi usklajene, v socialnem dialogu, kar je tudi prav, da se naredi, pa da jih dobimo na mizo pa da jih končno potrdimo, in da seveda potem pričakujemo tudi, nadaljnje korake še naprej, posebej pri teh ranljivih kategorijah. Hvala. Hvala, gospa poslanka, preden ...